Așa cum și raportul Parlamentului European din 2008 afirmă în mod corect, nu este de ajuns să se garanteze un nivel ridicat de securitate al pașapoartelor dacă modul de obținere al acestora nu este la fel de sigur. Problemele esențiale care persistă, din punctul meu de vedere, țin de fiabilitatea datelor colectate, în special la copii și bătrâni, dar și de multitudinea și gradul de securitate al documentelor de origine acceptate ca probă de identitate în vederea eliberării pașapoartelor. Cu alte cuvinte, este inutil să se producă pașapoarte sigure dacă acestea sunt eliberate pe baza unor documente false.

În prezent, la nivelul Uniunii există zeci de documente diferite pe baza cărora se poate elibera un pașaport, iar multe dintre aceste documente au nivele de securitate îndoielnice, putând fi ușor contrafăcute. De aceea, două lucruri sunt esențiale pe de o parte, limitarea numărului de documente de origine acceptate pentru eliberarea pașapoartelor, iar pe de altă parte instituirea de standarde minime de securitate pentru aceste documente de origine. În aceeași ordine de idei, o posibilitate de luat în considerare este armonizarea la nivelul UE a modelelor de cărți de identitate națională. Acest lucru este necesar întrucât cărțile de identitate sunt folosite cel mai adesea atât ca documente de origine, cât și ca documente de călătorie în înteriorul UE. În sfârșit, aș vrea, de asemenea, să subliniez încă o dată necesitatea unui studiu aprofundat al Comisiei cu privire la securitatea întregului ciclu de eliberare a documentele biometrice, întrucât acesta va avea o relevanță deosebită în ceea ce privește viitoarele sisteme din cadrul Smart Borders.